Premièrement, protéger les fonds vulnérables, deuxièmement, garantir que toutes les espèces des grands fonds puissent se régénérer durablement, troisièmement, préserver les emplois du secteur de la pêche. Grâce à l'adoption du compromis conclu en commission de la pêche, ces trois objectifs peuvent tous être atteints.

Mais il est tout aussi important de dire que, grâce aux compromis, nous réalisons notre troisième défi, celui de maintenir une activité elle aussi vulnérable dans les 10 de zones maintenues pour la pêche des grands fonds.

En ces temps de chômage, la perte de ces emplois entraînerait certaines de nos régions en Écosse, en Irlande, en France, en Espagne et au Portugal vers le précipice.